Dotace, která je předmětem stíhání, proběhla v roce 2008, avšak podněty k trestnímu řízení přišly až v roce

Nejvyšší státní zástupce ale potřeboval nějaké informace doplnit a zastavení stíhání zrušil. Řízení o střetu zájmů je mezi Komisí a členským státem. Jasně bylo řečeno, že politizace tohoto řízení je celé věci značně neprospěšná. Pan premiér postupoval podle zákona, převedl společnosti do svěřenského fondu. Je zde ale rozpor ve výkladu pojmu střet zájmů. Tak ať to řeší odborníci a ne opoziční politici.